Seit 1991 erleben wir, dass die NATO und die europäischen Staaten eine starke Einkreisungspolitik Russlands betreiben. Moldau gehört dazu, Georgien und die Ukraine alle diese Länder sollen dem Einfluss Russlands entrissen werden. Ich wundere mich schon sehr, wo hier in diesem Haus die Ehrlichkeit bleibt. Wo waren denn die Aufrufe, als im Jahre 2017 der erste direkt gewählte Präsident Moldaus, Dodon, durch das Verfassungsgericht abgesetzt worden ist?

Wo ist denn die eine Milliarde Dollar geblieben, bei drei Milliarden, bei drei moldauischen Banken? Alle diese Dinge sind bis heute noch nicht aufgeklärt.